það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eða greiða atkvæði um að fá á dagskrá tillögu sem snýr að því að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræðurnar samhliða næstu sveitarstjórnarkosningum fyrir liggur líka lagafrumvarp sem menn ætla sér að gera breytingar á lögum um þessar þjóðaratkvæðagreiðslur ég man ekki betur en að við höfum upplifað eitthvað sambærilegt þessu á síðasta kjörtímabili en þá bara það háttvirtur þingmaður vigdís hauksdóttir sem flutti þessa tillögu þá komu háttvirtir þingmenn stjórnarandstæðingar sem nú eru meðal annars flutningsmenn tillögunnar og réðust á háttvirtan þingmann vigdísi hauksdóttur hér úr ræðustól og notuðu þannig orð að ég vil ekki hafa þau eftir virðulegi forseti í öllum fjölmiðlum alls staðar skrifuðu um þetta greinar bloggfærslur og fleira það er ánægjulegt að sjá að háttvirtir þingmenn eru nú búnir að sjá að sér og eru nú bara í sama liði og vigdís hauksdóttir hvað þetta snertir